Herr Präsident! In den Berichten über Kaschmir wird nur viel zu selten über die massiven Menschenrechtsverletzungen berichtet, die dort von beiden Seiten von Pakistan und Indien begangen werden. Das darf uns nicht kalt lassen. Aber wir stehen auch am Rande eines Krieges zwischen diesen beiden Nuklearmächten. Meiner Meinung nach gibt es nur einen Weg, einen solchen Krieg und auch die Menschenrechtsverletzungen zu verhindern Das ist die Durchsetzung der UNO-Resolutionen zu diesem Thema zugegeben, vielleicht etwas optimistisch von meiner Seite. Aber wir können das einfach nicht so laufen lassen, und das bedeutet, dass die UNO hier tätig werden muss, dass sie notfalls auch mit einer Friedensmission dorthin muss, im Einklang mit beiden Seiten, was schwierig ist, das gebe ich zu. Aber es gibt nur diese Lösung. Wir können nicht zulassen, dass es so weitergeht. Deswegen bitte ich die Hohe Vertreterin dringend, hier tätig zu werden.